ég vil í upphafi fagna því að það skuli gefast tækifæri til umræðna um heilbrigðismál og þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir skýrslu hans heilbrigðismál eru mikilvægur málaflokkur sem tekur til sín stóran hluta útgjalda þjóðarinnar því er mikilvæg að menn séu sífellt með vakandi auga á kostnaðinum en jafnframt er heilbrigðisþjónustan þess eðlis að hún snertir hverja einustu fjölskyldu í landinu og hvern einasta einstakling þó í mismiklum mæli það er einmitt þessi viðkvæmi þáttur málsins sem gerir þá kröfu að vel sé á málum haldið ekki bara í verki heldur líka í orði öll viljum við njóta þeirrar bestu þjónustu sem völ er á og það brennur á heilbrigðisyfirvöldum á hverjum tíma að skila málum þannig að sem mest fáist fyrir það fjármagn sem lagt er til heilbrigðisþjónustunnar ég tel að í fyrri ríkisstjórn undir forustu fyrrverandi heilbrigðisráðherra guðlaugs þórs þórðarsonar hafi verið tekin mörg mikilvæg skref í þá átt að skipuleggja þjónustuna þannig að sem mest fáist fyrir peningana gerðar voru ýmsar mikilvægar skipulagsbreytingar í þessa veru ég vil nefna tvennt í þessu sambandi í fyrsta lagi hefur orðið gerbreyting á biðlistum á öldrunardeildum á síðasta ári náðist mikill árangur til dæmis voru hundrað þrjátíu og níu sjúklingar á landspítalanum í upphafi árs með vistunarmat og bið varanlegrar vistunar þessum biðlista var næstum eytt þetta aftur leiðir til þess að bráðasjúkrahús allra landsmanna getur betur sinnt sínu hlutverki og tekið við bráðveiku fólki í öðru lagi hefur mikill árangur náðst í lyfjamálum fyrrverandi heilbrigðisráðherra beitti sér fyrir því að opna lyfjamarkaðinn bæði gagnvart norðurlöndum og með rökstuddri gagnrýni á regluverk evrópusambandsins sem hefur valdið okkur íslendingum miklum kostnaði nú er verið að byrja á breytingum í samræmi við gagnrýni fyrrverandi heilbrigðisráðherra á síðasta ári var gripið til aðgerða til að halda aftur af kostnaðarhækkunum og náðist að lækka lyfjakostnaðinn sem samsvarar eins og hálfum milljarði króna þarna er um verulega háar upphæðir að ræða fleira mætti nefna virðulegur forseti og vil ég draga athygli að tvennu í viðbót biðlistar eftir augnsteinaaðgerðum hafa verið verulega styttir með skipulagsbreytingum og aðgerðum á síðasta ári þær fóru úr átján hundruð í tvö þúsund sex hundruð sömuleiðis hefur mikill árangur náðst í að stytta biðlista barna sem bíða þjónustu á barna og unglingageðdeildinni í byrjun kjörtímabilsins voru hundrað sextíu og fimm börn á biðlista en á eru þau sjötíu virðulegur forseti mig langar að gera sérstaklega að umtalsefni hlutverk annarra sjúkrahúsa en landspítala háskólasjúkrahúss við eigum afskaplega vel búin sjúkrahús bæði hvað varðar búnað og ekki síður sérhæft og reynslumikið starfsfólk þessi sjúkrahús gegna veigamiklu hlutverki í heildarþjónustu landsmanna og að mínu viti geta þau gegnt miklu stærra hlutverki en þau gegna í dag oft á tíðum þarf ekki að bæta miklu við kostnað til að auka þjónustuna verulega heldur er þörf á að skýrari verkaskipting samráð og samstarf milli landspítala háskólasjúkrahúss og annarra sjúkrahúsa sjúkrahúsið á akranesi er dæmigert í þessu sambandi þar er rekin fæðingar og kvensjúkdómadeild sem er með því besta sem gerist á landinu og konur á höfuðborgarsvæðinu koma þangað í vaxandi mæli til að fæða börn sín og ekkert er því til fyrirstöðu að bæta þá aðstöðu á annað hundrað liðskiptaaðgerðir eru gerðar þar á sjúkrahúsinu og þar er rekið öflugt sjúkrahús með móttöku allan sólarhringinn fyrir bráðveikt fólk ég tel það mjög brýnt að yfirstjórn heilbrigðismála hafi þessa stóru mynd í huga við sínar ákvarðanir að sumu leyti er kannski þörf á viðhorfsbreytingum og þá má til dæmis nefna tilhneigingu til að allir fari suður og fái þjónustu þess vegna segi ég það að við getum nýtt miklu betur þau sjúkrahús sem við eigum úti á landsbyggðinni og ég vona það að hæstvirtur heilbrigðisráðherra geri það